forseti vill tilkynna að borist hafa fjögur bréf um frestun á því að skrifleg svör berist við fyrirspurnum það er frá efnahags og viðskiptaráðuneytinu skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali fjörutíu og átta um svokallaða kaupleigusamninga bifreiða frá eygló harðardóttur gert er ráð fyrir að svar berist í þessari viku frá innanríkisráðuneytinu skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali tvö hundruð tuttugu og átta um aukaframlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga frá einari k guðfinnssyni gert er ráð fyrir að svar berist um næstu mánaðamót frá fjármálaráðuneytinu fyrstu skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali hundrað fimmtíu og fjögur um virðisaukaskatt af erlendum blöðum og tímaritum frá merði árnasyni óskað er eftir viðbótarfresti við umbeðinn frest eða til fyrsta desember næstkomandi öðrum skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali tvö hundruð tuttugu og tvö um ríkisstuðning við innlánsstofnanir frá pétri h blöndal gert er ráð fyrir að unnt verði að veita svör við fyrirspurninni eigi síðar en tuttugasta desember næstkomandi